Señora presidenta, señora Mogherini, gracias también por la información que nos acaba de dar, y felicito al señor Panzeri por su informe. Libia es un país muy importante envuelto en una gravísima crisis política y de seguridad que, además, afecta a la región mediterránea, al Sahel —vecino del sur— y a la propia Unión Europea. Son numerosos los diversos tráficos ilícitos que transcurren por ese enorme territorio, en el que son tan escasas las estructuras estatales eficientes, y esos tráficos luego se proyectan más allá de Libia. La Unión Europea tiene que contribuir lo más posible a encontrar soluciones. Tenemos que seguir apoyando los esfuerzos del representante especial del secretario general, el señor Salamé. Es necesaria una solución política, no parece haber solución militar. Pero hay que ser realistas, contar con las realidades existentes sobre el terreno, conducir un proceso político inclusivo y poner en pie las estructuras del Estado. Ya sé que hay un proceso de diálogo político funcionando desde la base en distintos lugares de la geografía del país en el marco de la llamada Conferencia Nacional. También hay algunas elecciones locales exitosas como en Zauiya, la cuarta ciudad del país, que serán seguidas por consultas en otros municipios. Pero cuando leí el briefing que el pasado 21 de mayo el representante especial, el señor Salamé, hizo al Consejo de Seguridad sobre la situación en Libia, me quedó claro que junto a algunas luces subsisten todavía demasiadas sombras, muchos problemas sin resolver. Vuelve usted de París, señora Mogherini, de la Conferencia allí con cierto optimismo. Es cierto que los acuerdos de la reunión, en especial lo que nos ha contado sobre el compromiso de elecciones presidenciales y legislativas en diciembre —tres meses antes, creo, habrá una ley electoral—, permiten abrigar una cierta esperanza. Lo cierto es que todos tenemos que contribuir a buscar una solución para este país, incluidos también los otros países árabes involucrados en esta crisis.